ár á alþingi flokkar á hverjum tíma þegar þeir eru í stjórnarandstöðu hafa þeir brugðið á það ráð að fara í málþóf þetta á bæði við um núverandi stjórnarandstöðu og fyrrverandi stjórnarandstöðu sem núna situr sem ríkjandi stjórnvald því miður er málþóf alveg hræðilega leiðinlegt og varla boðlegt fyrir þjóðina að horfa upp á það þannig að við verðum að láta af þessu við verðum að láta af þessu við ætlum að breyta hér um hvernig við tölum í pontunni það þarf að breyta reglunum þannig að ræðutími verði fyrir fram skilgreindur eins og er gert á öllum norðurlöndunum

þetta gengur ekki upp virðulegur forseti og sýnir það að við verðum að breyta um takt hérna og hætta að láta þjóðina horfa upp